În prezent ne confruntăm cu o criză economică, socială și de mediu, iar cercetarea fundamentală și aplicată, educația și inovarea sunt instrumente cruciale pentru redresarea economică și pentru crearea de locuri de muncă. Solicităm simplificarea procedurilor de acces la fondurile și programele europene dedicate cercetării și inovării. Cadrul strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării trebuie să se bazeze pe coordonarea programelor de cercetare ale Uniunii Europene și ale statelor membre și să găsească soluții la provocările societale globale, precum schimbările demografice, o gestionare sustenabilă a resurselor și o bază economică solidă, stabilă și echitabilă.